Wir kommen nun zur ersten Abstimmungsrunde für heute. Die Dossiers, über die wir nun abstimmen, sind der Tagesordnung zu entnehmen.

Es kommt dasselbe Abstimmungsverfahren zur Anwendung wie in den vorangegangen Abstimungsrunden. Alle Abstimmungen sind namentliche Abstimmungen. Ich erkläre die erste Abstimmungsrunde für eröffnet. Sie können jetzt bis